Az akkori Európa két leghatalmasabb hadserege ellen küzdött vállvetve a magyar mellett a lengyel, szerb, horvát, sváb, német, osztrák, örmény és román a népek szabadságáért, a világszabadságért. Az eseményről minden év márciusában megemlékezünk, ezt tette két ország elnöke is.